um klukkan tvö í dag að loknum umræðum um störf þingsins fer fram utandagskrárumræða um álit mannréttindanefndar sameinuðu þjóðanna um íslenska fiskveiðistjórnarkerfið málshefjandi er háttvirtur þingmaður guðjón arnar kristjánsson hæstvirtum sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt fyrstu málsgrein